Mă bucur să văd că s a ținut cont de avizul Comisiei pentru piața internă și țin să i mulțumesc raportoarei pentru acest lucru, în numele colegilor mei din această comisie. Asigurarea accesului la medicamente inovatoare necesită certitudine juridică și predictibilitate pentru producătorii de medicamente și acest lucru înseamnă, în primul rând, transparență în luarea deciziilor de stabilire a prețului sau de includere în sistemul de asigurări de sănătate.

Interzicerea reevaluării aspectelor care fac obiectul evaluării în vederea autorizației de punere pe piață și introducerea unor termene destul de competitive, dar și flexibile în același timp, atât pentru companii, cât și pentru autoritățile naționale, reprezintă un important pas înainte. Toți trecem printr o perioadă dificilă de consolidare bugetară, dar tergiversarea deciziilor de stabilire a prețului și de includere în sistemul de asigurări nu poate fi o strategie legitimă, ci una iresponsabilă și contraproductivă pentru pacienții europeni. De aceea, îmi exprim speranța că vom reuși să ajungem la un acord cu Consiliul, care să elimine problemele cu care ne confruntăm în prezent și care să facă ca această directivă să funcționeze așa cum trebuie în toate țările Uniunii Europene și, în plus, pacienții europeni să beneficieze la timp, într un cadru stabil și transparent, de medicamente inovatoare.